Ich bin sehr dankbar, dass wir alle in völliger Klarheit dieses Massaker ein Massaker nennen, wie es auch im Titel der Entschließung heißt.

Deshalb bin ich Ihnen umso dankbarer, dass Sie das jetzt so klar ausgesprochen haben. Die südafrikanische Seite soll sich nicht täuschen Dieses Haus hat eine klare gemeinsame Position.

Aber heute müssen wir dafür sorgen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesem Land nicht abgewürgt werden. Die Zeichen sind leider Gottes deutlich sichtbar, dass es sich bei diesem Massaker nicht um einen tragischen Einzelfall oder um einen Unfall gehandelt hat, sondern es handelt sich womöglich um eine systematische Abwärtsentwicklung der Demokratie. Es gibt einen wichtigen Satz Wehret den Anfängen!